Domnule președinte, numai o treime dintre cetățenii europeni au auzit despre proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană în zona în care trăiesc, deși fondurile structurale și de investiții sunt esențiale pentru a le îmbunătăți viața. O altă problemă este gradul de absorbție a fondurilor.

România are 0,18 Deci trebuie să schimbăm toate mecanismele oamenii trebuie să fie informați, proceduri simplificate, unitare, transparente, ușor de controlat, monitorizare strictă a cheltuirii banilor. În România, Code for Romania, un ONG de voluntari specialiști în diverse domenii, oferă soluții de bună guvernare și construiește chiar acum un proiect pentru ca cei interesați să aibă exemple de folosire eficientă a fondurilor europene. Deci nu statul face asta, ci societatea civilă. Îmi doresc să văd acest efort și la nivelul guvernelor. Ar fi o dovadă că le pasă de viața oamenilor și că vor să folosească bani europeni pentru autostrăzi, școli, grădinițe, spitale, justiție și pentru viața oamenilor.